Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, chers collègues, lorsqu'on parle de la situation des Roms en Europe, il y a beaucoup de choses qui doivent être mises au point. Oui, les Roms ont le droit à la libre circulation au sein de l'Union européenne. Ils ont déjà le droit de voyager librement en Europe, et cela n'est pas lié à l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace Schengen, qui est une toute autre question. Vous l'avez rappelé d'ailleurs, Madame la Commissaire. Oui, les Roms ont des droits comme tout citoyen européen et ils ont aussi des devoirs, notamment le devoir de respecter les règles des pays dans lesquels ils ont fait le choix de séjourner. Oui, nous devons favoriser l'intégration des populations roms en Europe et respecter la différence. Mais nous devons aussi écouter les citoyens et les élus locaux, leurs inquiétudes et donner plus de moyens aux autorités locales, afin qu'elles puissent, plus facilement, faire face aux défis de gestion qu'elles rencontrent. À ce titre, j'accueille très favorablement l'initiative de la Commission européenne d'organiser une rencontre des maires au printemps 2014 et de mettre en place un outil en ligne pour permettre aux autorités locales de mieux appréhender la libre circulation des citoyens européens en échangeant avec des experts de la Commission. Oui, accorder des fonds européens pour favoriser, par exemple, la scolarisation des enfants roms est très important. Nous devons cependant effectuer un suivi strict et rigoureux de ces financements et des projets qu'ils soutiennent. Oui, parfois, il est nécessaire de procéder à des démantèlements de camps roms pour des raisons de troubles à l'ordre public ou de salubrité publique, et ce n'est pas une question de droite ou de gauche, ni de majorité gouvernementale. Je constate que ces démantèlements ne sont pas l'apanage d'une majorité politique. Madame la Commissaire, chers collègues, tolérance et responsabilité doivent être les deux maîtres mots de nos politiques.